Als wij in Europa dat willen begrijpen en ons daarmee willen bemoeien, dan mogen we dit niet versimpelen tot een religieus conflict tussen moslims en christenen. Want dan doen we precies hetzelfde als wat nu gebeurt in Nigeria, waar politici gebruikmaken van het verschil in religie om deze strijd een andere connotatie te geven. Als we zoeken naar conflictoplossing, dan moeten we onderkennen dat we hier te maken hebben met een klimaatprobleem, met een probleem tussen twee levensstijlen, met een schaarsteprobleem. Een ander onderwerp waar de Groenen aandacht voor vragen als het gaat om mensenrechten, conflicten en Nigeria, is de situatie in de Nigerdelta. De rol van olie en oliemultinationals in Nigeria, in samenwerking met een corrupte regering, blijft het land verder destabiliseren. Het is dan ook de taak van ons en Europa om in ieder geval onze multinationals voor de rechter te krijgen ik denk dan met name aan Shell om ervoor te zorgen dat er gerechtigheid komt voor de bewoners van de Nigerdelta. Wij kunnen wat doen aan het stabiliseren van Nigeria, namelijk onze multinationals op het matje roepen en conflicten niet versimpelen